D'abord, parce que cette Commission européenne a adopté, au début de son mandat, avec le soutien du Parlement et du Conseil, une stratégie dite Europe 2020, dont, manifestement, la question du modèle social, la question de la santé et de la sécurité au travail devaient faire partie.

Or, pour nous, la question de la santé et de la sécurité au travail est au cœur de ce modèle social.

Au fond, la question que nous vous avons posée, Monsieur le Commissaire, est de savoir pourquoi il en est ainsi, alors que cette stratégie pour la santé et la sécurité au travail est un élément reconnu par tous les acteurs comme étant non seulement au cœur du modèle social mais comme étant aussi un élément de progrès, d'incitation des États membres à aller dans la bonne direction.

Nous n'avons pas cherché à susciter une polémique. Nous voulons savoir quels ont été, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, les obstacles qui se sont dressés pour que vous puissiez, au nom du collège, renouveler cette stratégie qui est absolument indispensable. J'ajoute que, depuis l'adoption par le Parlement européen, le 5 décembre 2011, d'une évaluation des résultats de cette stratégie, nous nous sommes penchés sur l'impact de la crise sur les plus vulnérables. Là encore, nous voyons que cette stratégie, il serait non seulement nécessaire de la renouveler, mais qu'elle répondrait profondément aux besoins que cette crise a ravivés. Enfin, je dirai qu'outre cette initiative, nous nous inquiétons de ce que la crise serve de prétexte ou d'argument pour laisser de côté ces éléments fondamentaux du modèle social auquel nous sommes tant attachés.

De la même manière, la question de l'impact de cette crise que l'Union européenne, malheureusement, connaît maintenant depuis trop longtemps apparaît comme un élément déterminant pour renouveler la stratégie. En clair, je comprends que la consultation que vous avez menée nous nous en réjouissons vous incite à aller de l'avant mais permettez nous tout de même de dire, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales que nous craignons que cette stratégie arrive maintenant trop tard. Que, fondamentalement, en dépit de l'espoir que nous avions placé dans le modèle social européen, avec la précédente stratégie, il y a eu une petite perte en ligne et je peux vous le dire, au nom de l'ensemble des collègues de la commission de l'emploi et des affaires sociales nous le regrettons. Nous vous accompagnerons dans les impulsions que vous pourrez apporter pour qu'un message